Gospođo predsjednice, do kada će prevaranti biti brži od nas, do kada će lopovi biti brži od nas, do kada će teroristi biti brži od nas? Zaista se pitam kako ovdje neki mogu biti protiv stvaranja zajedničkog europskog obavještajnog tijela koje će omogućiti zaista efikasnu borbu protiv terorizma, ali i efikasnu borbu protiv prijevara i lopova koji su oko nas. Sve se svodi na isto. Netko kaže da, bilo je legalno i to je nekakvo izbjegavanje poreza ili pranje novca. Sasvim je svejedno jer na kraju mi taj novac ovdje nemamo, a stalno govorimo o tome kako ćemo namaći više novca za sve probleme s kojima se suočavamo i za sve probleme o kojima kontinuirano raspravljamo u ovoj dvorani. Ja pozivam zaista, gospodine povjereniče, da vrlo energično nastupate narednih mjeseci. Imate naše povjerenje i vjerujem u vašu efikasnost.